Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scorsa settimana la Corte suprema americana ha pronunciato una sentenza che in molti hanno definito storica, aprendo di fatto a quello che comunemente viene definito il matrimonio omosessuale. Già la stessa definizione matrimonio omosessuale dovrebbe farci capire come questa sia una chiara forzatura due parole che non possono, per natura, stare una accanto all'altra, un chiaro ossimoro linguistico. Il termine matrimonio contiene infatti un esplicito riferimento alla funzione materna di procreazione, cosa che è impossibile fra due persone dello stesso sesso e non è una legge o una consuetudine che lo dice, ma è la natura stessa. Lo scopo del matrimonio è la creazione di una famiglia che tra due individui omosessuali non può avvenire in maniera naturale. La stessa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è chiara e all'articolo 16, parlando di matrimonio e famiglia, non usa il termine generico di individui, ma specifica chiaramente che si parla di uomini e donne. Si deve assolutamente bloccare questa tendenza pericolosa, che oltre ad essere contraria alla storia, alla civiltà e alla religione è soprattutto contraria alla stessa natura che ci ha creati uomini e donne, diversi ed è l'unione di questa diversità che permette la prosecuzione naturale della vita e della specie umana.